Przed chwilą zakończyliśmy debatę na temat negocjacji układów o stowarzyszeniu z Armenią i Azerbejdżanem. Z dużym niepokojem jednak jak sądzę wszyscy eurodeputowani przyjmują sytuację także w Iranie, kraju graniczącym z tym regionem.

Niepokoi mnie jednak fakt, że z drugiej strony obserwujemy koncentrację wojsk rosyjskich na południowej granicy Rosji, czyli na Kaukazie. Uważam, iż powinniśmy zrobić wszystko, by powstrzymać Iran przed wzbogacaniem uranu jakoby dla potrzeb cywilnych w energetyce i w medycynie a następnie kontynuować negocjacje w przyszłym miesiącu w Bagdadzie i jednocześnie nie spuszczać z oka poczynań Rosji, by ta nie wykorzystała sytuacji, gdy uwaga będzie